El primero es, quizá, el tema más debatido finalmente en este informe y el que produce más desacuerdo, que es tratar o no el mecanismo de intercambio de emisiones. Es evidente que, como cualquier otro mercado entre comillas está sufriendo y está sufriendo a la baja, pero intervenir en ese mercado creo que es un error. Intervenir tratando de que los precios mejoren, como hacerlo en otros sectores, sería un grave error. Lo que tiene que haber es más crecimiento. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo para que podamos salir de la crisis y así el mercado de emisiones volverá a ser lo que era. En segundo lugar, en relación con esa hoja de ruta que, como se ha dicho aquí, tiene tantas incertidumbres, si hubiera que trazar un plano con diferentes avenidas que nos lleven al objetivo final que sería tener una economía hipocarbónica hay una avenida, hay una ruta, que es la principal, que es la de la eficiencia energética. En ese campo sí que se pueden decir y prever muchas cosas. Hemos llegado a un acuerdo sobre la Directiva de eficiencia energética haciendo un gran esfuerzo entre todos los grupos parlamentarios. Es el mismo acuerdo que, desde luego a mí y a mi Grupo, nos gustaría ver plasmado en la votación que va a tener lugar en el día de hoy en relación con el informe que estamos debatiendo. Creo, francamente, que merece la pena. Lo hemos hecho con la eficiencia energética, ¿por qué no lo vamos a hacer hoy con este informe?